Predvsem bi se na začetku zahvalil reporterju za pomembno delo in sodelovanje. In moram reči, da seveda je ta akt izjemno pomemben tudi zato, ker lajša dostopnost invalidom in tudi starejših do tako storitev kot tudi blaga in aparatov.

Veliko stvari je ostalo odprtih, zlasti glede grajenega okolja, tudi glede nekaterih drugih stvari, ki so pomembne. Ampak je začetek. Je začetek nečesa, kar daje upanje za to, da pokažemo, da tudi Evropski parlament razume potrebe ljudi in da razume potrebe, da postanemo vključujoča družba za vse.